Kromě migrace z Afriky je to především režim Bašára Asada, který v Sýrii vyhnal z domovů 14 milionů lidí, z toho více než 6 milionů za hranice Sýrie, za pomoci Putina.

Hrozí tedy další zabíjení civilistů. Mezinárodní společenství by mělo reagovat a já se ptám, jestli dokáže zabránit tomuto zlu.

A to jsou především dětské oběti války, jsou to sirotci. Moc si přeji, abychom to dokázali a aby mezi těmi, kteří pomohou dětem bez rodičů v Evropě, byla také Česká republika.